Nasza gospodarka jest w ciągłym kryzysie, a zasoby naturalne coraz bardziej się kurczą, dlatego teraz przed Unią Europejską stoi wyzwanie zapewnienia dostępu do najważniejszych zasobów i ich nieprzerwanych dostaw. Pora też przemyśleć nasze przyzwyczajenia, ponieważ bardziej rozsądne korzystanie z zasobów nie tylko pomaga chronić środowisko, ale też pozwala oszczędzać pieniądze i ograniczać koszty w przemyśle.

Ze względu na powyższe zmiany zwiększenie efektywności korzystania z zasobów jest kluczową kwestią, jeżeli chodzi o zapewnienie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w Europie. Stworzy ono szerokie możliwości ekonomiczne oraz poprawi produktywność, ograniczy koszty i przyczyni się do wzrostu konkurencyjności. Cieszę się, że sprawozdanie skupia się na pobudzeniu rozwoju innowacyjności technologicznej, zwiększeniu zatrudnienia w szybko rozwijającym się sektorze zielonej energii, utrzymaniu handlu w Unii Europejskiej.

Uważam, że nie należy tworzyć nowego prawodawstwa, ale efektywnie wykorzystywać prawo juz istniejące.

Zbyt wysokie standardy, które byłyby niemożliwe do spełnienia przez niektóre państwa członkowskie, pozbawią strategię jej atutu wykonalności ze szkodą dla jej celu przewodniego. Nasza przyszłość zależy od tego, jak będziemy korzystać z zasobów teraz, dlatego też potrzebujemy zrównoważonej i przemyślanej strategii.